sa cosa rischia il trafficante pescato dalla polizia a Lampedusa? Le condanne di Schettino, quello della Costa crociere dell'isola del Giglio

Io sono rimasto basito! Oggi il Presidente Barroso è a Lampedusa lo chieda al Presidente Letta! È una vergogna, come dice Papa Francesco! Io chiedo anche al Presidente Barroso già che è lì di verificare una cosa che mi giunge da Lampedusa dove non gradiscono molto gli show di certi politici che vanno lì a farsi pubblicità, a visitare Pare che abbiano tenuto per 4 giorni le salme nell'hangar non climatizzato anziché portarle dove devono stare le salme per farle vedere al Presidente Barroso. Lo verifichi, sarebbe un'altra vergogna!